Vítám proto návrhy předložené Komisí začátkem června. Ze tří cest, vytyčených v tomto diskusním dokumentu o budoucnosti společné obrany, jsem jednoznačně pro třetí variantu. Tou je cesta vedoucí ke společné obraně v maximální koordinaci s NATO. Co postrádám v textu, je jasné pojmenování bezpečnostních hrozeb.

Agrese Ruska není jediným důvodem budování společné evropské obrany, ale jasné pojmenování této bezpečnostní hrozby by zaznít mělo.

Ten by měl napomoci odstranit duplicity a vysokou míru roztříštěnosti.

Předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel minulý týden definoval identitu evropské obrany jako zdravý proces.

Proces této spolupráce nebude laciný, měli bychom se zeptat, kolik stojí jeden kilogram míru.